virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar frumvarp þetta er byggt á tillögum samráðshóps félags og tryggingamálaráðuneytis

bandalags starfsmanna ríkis og bæja og samtaka atvinnulífsins hlutverk þessa hóps var meðal annars að fara yfir reynsluna af framkvæmd laganna um atvinnuleysistryggingar síðustu mánuði og þá sérstaklega bráðabirgðaákvæði laganna sem samþykkt voru á alþingi í nóvember síðastliðinn lítið reyndi á atvinnuleysistryggingakerfið frá þeim tíma er því var breytt sumarið tvö þúsund og sex fram til haustsins tvö þúsund og átta enda var skráð atvinnuleysi mjög lítið hér á landi á því tímabili hins vegar hefur reynt afar mikið á kerfið síðan í nóvember tvö þúsund og átta þegar atvinnuleysi fór að aukast hröðum skrefum skráð atvinnuleysi mældist einn komma þrjú prósent í september tvö þúsund og átta en var komið í sex komma sex prósent í lok janúar og var átta komma tvö prósent að meðaltali nú í febrúar í lok dagsins í gær voru um sextán þúsund sex hundruð manns á skrá hjá vinnumálastofnun og má gera ráð fyrir að um tuttugu prósent eða rúmlega þrjú þúsund manns séu enn í hlutastörfum í frumvarpinu er lagt til að gildistími bráðabirgðaákvæðis laganna um heimildir til að greiða hlutfallslegar atvinnuleysisbætur á móti skertu starfshlutfalli launamanna verði framlengdur til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og níu þykir þessi heimild hafa sannað ágæti sitt sem mjög gott vinnumarkaðsúrræði þar sem starfsmenn eru áfram virkir á vinnumarkaði í að minnsta kosti fimmtíu prósent starfshlutfalli í stað þess ef til vill að missa vinnuna að fullu í lok janúar voru tólf hundruð sjötíu og níu manns sem fengu greiddar atvinnuleysisbætur á grundvelli þessarar heimildar en af þeim voru um þrjátíu og átta prósent í hálfu starfi fleiri konur en karlar voru í hálfu starf eða fjörutíu og sex prósent kvenna á móti þrjátíu og tvö prósent karla fleiri karlar voru í sjötíu og fimm til áttatíu prósent starfshlutfalli eða þrjátíu og fimm prósent karla og tuttugu og tvö prósent kvenna meðalstarfshlutfall þeirra sem fengu greiddar hlutfallslegar atvinnuleysisbætur samhliða skertu starfshlutfalli var sextíu og sex prósent eins fremur eru ekki lagðar til breytingar á skilyrðum sem sett voru í nóvember fyrir rétti til hlutabóta að öðru leyti en því að lagt er til að starf hlutaðeigandi þurfi að skerðast að lágmarki um tíu prósent til þess að hann geti átt rétt á hlutabótum á grundvelli ákvæðisins ástæðan er sú að ekki þykir unnt að meta það svo að viðkomandi hafi minni skyldu til viðveru á vinnustað svo nokkru nemi ef skerðing starfshlutfalls er minna en tíu prósent í frumvarpinu er lagt til að telji vinnumálastofnun ástæðu til geti stofnunin óskað eftir nánari rökstuðningi hjá vinnuveitanda fyrir samdrætti í rekstri hans sem leiðir til þess að minnka þarf starfshlutfall starfsmanna er þá jafnframt miðað við að trúnaðarmaður eða fulltrúi starfsmanna þegar trúnaðarmaður er ekki fyrir hendi staðfesti þær upplýsingar eða gögn sem vinnuveitandi lætur vinnumálastofnun í té í því skyni að auðvelda vinnumálastofnun framkvæmd laganna er lagt til að skólum innan hins almenna menntakerfis og skólum á háskólastigi verði gert skylt að veita vinnumálastofnun nauðsynlegar upplýsingar með sama hætti og öðrum þeim aðilum sem þegar eru taldir upp í lögunum

og annað það sem kann að hafa áhrif á rétt þeirra til bóta virðulegi forseti í ljósi reynslunnar þótti ástæða til að skoða sérstaklega réttindi sjálfstætt starfandi einstaklinga innan kerfisins í framhaldi af þeirri yfirferð er í frumvarpinu lagt til að í skilningi laganna teljast þeir einir sjálfstætt starfandi einstaklingar sem starfa við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi aftur á móti verði litið á aðra þá sem starfa hjá eigin einkahlutafélögum sameignarfélögum eða hlutafélögum sem launafólk er þetta einkum gert til einföldunar á kerfinu og til betra samræmis við þær upplýsingar sem liggja fyrir um skattskil þessara aðila hjá skattyfirvöldum sjálfstætt starfandi einstaklingar hafa ávallt talist að fullu tryggðir innan atvinnuleysistryggingakerfisins hafi þeir greitt staðgreiðslu af reiknuðu endurgjaldi og tryggingagjald mánaðarlega samfellt í tólf mánuði áður en þeir sækja um atvinnuleysisbætur það hefur sætt nokkurri gagnrýni að slíkt hafi verið raunin án tillits til þeirra fjárhæða sem þeir hafa greitt til skattyfirvalda og þar með inn í atvinnuleysistryggingasjóð jafnframt hefur verið gagnrýnt að sjálfstætt starfandi einstaklingar sem greiða staðgreiðslu af reiknuðu endurgjaldi og tryggingagjald einu sinni á ári til skattyfirvalda hafa ekki talist tryggðir innan kerfisins þá hafa komið fram athugasemdir um að sjálfstætt starfandi einstaklingar hafa ekki átt kost á að geyma áunninn rétt sinn til atvinnuleysistrygginga hefur slíkt leitt til þess að sumir sjálfstætt starfandi einstaklingar geta átt mjög skertan rétt til atvinnuleysisbóta og jafnframt ekki talist tryggðir innan kerfisins þetta á við hafi þeir verið tekjulausir í einhvern tíma áður en þeir sækja um atvinnuleysisbætur enda þótt þeir hafi haft tekjur af rekstrinum í mörg ár þar á undan með hliðsjón af framangreindu er því í frumvarpinu lagt til að réttur sjálfstætt starfandi einstaklinga verði færður til betra samræmis við rétt launafólks innan atvinnuleysistryggingakerfisins þótt taka verði áfram tillit til þess að nokkur eðlismunur er talinn vera á starfstengdum aðstæðum þessara hópa er því um leið leitast við að mæta þeirri gagnrýni sem kerfið hefur sætt að þessu leyti þannig er gert ráð fyrir að sjálfstætt starfandi einstaklingar kunni á sama hátt og launamenn að vera hlutfallslega tryggðir innan atvinnuleysistryggingakerfisins og er þá miðað við viðmiðunarfjárhæðir fyrir reiknað endurgjald sem fjármálaráðherra gefur út árlega fyrir hverja starfsgrein á grundvelli laga um tekjuskatt jafnframt er gert ráð fyrir að þeir sem greiða til skattyfirvalda staðgreiðslu af reiknuðu endurgjaldi og tryggingagjald einu sinni á ári kunni að teljast tryggðir innan atvinnuleysistryggingakerfisins að öðrum skilyrðum laganna uppfylltum þá er einnig gert ráð fyrir að áunninn réttur sjálfstætt starfandi einstaklinga geti geymst í allt að tuttugu og fjóra mánuði í tilvikum er þeir greiða staðgreiðsluskatt af lægra endurgjaldi en þeir höfðu gert áður en reksturinn fór að dragast saman er þá haft í huga að samdráttur í rekstri er oft undanfari atvinnumissis sjálfstætt starfandi einstaklinga lagt er til að gildistími bráðabirgðaákvæðis er gildir um réttindi sjálfstætt starfandi einstaklinga verði framlengdur til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og níu líkt og gildistími bráðabirgðaákvæði um hlutabæturnar sem ég minntist afar að framan enda þykir mikilvægt að sjálfstætt starfandi einstaklingar eigi þess kost að halda áfram að vera virkir á vinnumarkaði í einhverjum mæli þrátt fyrir verulegan samdrátt í starfsemi þeirra þó er lagt til að skýrar verði kveðið á um hvernig endurgjaldið fyrir tilfallandi verkefni kemur til frádráttar atvinnuleysisbótunum í ljósi þess að sjálfstætt starfandi einstaklingar kunna að fá mjög óreglulega greitt fyrir störf sín

sé endurgjald fyrir tilfallandi verkefni greitt óreglulega eða jafnvel bara einu sinni skuli dreifa tekjunum yfir allt tímabilið sem verkefnið stóð yfir enn fremur er lagt til að komið verði meiri festu á framkvæmdina þannig að tekin verði af öll tvímæli um hlutverk vinnumálastofnunar við mat á því hvað geti talist til tilfallandi verkefna í skilningi ákvæðisins sem og hvort raunverulega sé um verulegan samdrátt að ræða í starfsemi hlutaðeigandi virðulegi forseti við stöndum nú frammi fyrir mikilli aukningu atvinnuleysis og okkur ber skylda til þess að sporna við þeirri þróun með öllum tiltækum ráðum líkt og ég vék að hér í upphafi hafa þær breytingar á lögunum um atvinnuleysistryggingar sem gerðar voru í nóvember síðastliðinn í tengslum við rétt einstaklinga til hlutabóta samfara minnkandi vinnu sannað gildi sitt svo um munar í þessum efnum einhverjar raddir hafa þó heyrst þar sem fullyrt er að auðvelt sé að misnota þetta kerfi ég verð að taka það fram hér að mér þykir mjög miður ef misnotkun hefur verið raunin og það verður auðvitað að fyrirbyggja misnotkun eins og mögulegt er mestu skiptir þó að kerfið þjóni vel heildinni og þeim markmiðum sem stefnt var að í upphafi við verðum fyrst og fremst að líta til tilgangs ákvæðisins sem er að auka möguleika á því að sem flestir séu virkir á vinnumarkaði í einhverjum mæli í stað þess að hætta allri þátttöku

virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur félags og tryggingamálanefndar